Hosszas küzdelem után mára világossá vált, hogy a romák problémája európai probléma, és ez így van akkor is, hogyha Borghesio kollégám rámutatott arra, hogy a megoldásokat a tagországokban kell keresni. De az egységes európai térség bizony egységes stratégiát is kíván. Nem lehet a roma stratégiát megközelíteni csak kulturális szempontból.

S megoldhatatlan éppen úgy csak a szociálpolitika eszközeivel. Ezért fontos, hogy a stratégia átfogó intézkedéseket tartalmazzon, célirányosakat és fókuszált célkitűzéseket fogalmazzon meg. A stratégia kulcsterületei közül az oktatást, az oktatáshoz való hozzáférést kell kiemelni. Az iskolázottság ugyanis alapvető kérdése a foglalkoztathatóságnak. Több tagországban nagyszámú romacsoport él a szegénység csapdájában, miközben számukra soha nem lesz már megfelelő számú munkahely, mert képesítés nélkül gyakorlatilag foglalkoztathatatlanok. Külön figyelmet érdemel a roma lányok képzése, akik talán gyakrabban kerülnek korai iskolaelhagyók sorába, annak a gyakorlatnak a nyomán is, hogy a lányokat sokkal inkább kihasználják az otthoni munkákban.